En el último cuarto de siglo el debate ha girado en torno a la calidad de la democracia cómo superar la democracia delegativa cómo permitir que los ciudadanos participen en el proceso de toma de decisiones

cómo permitir ágoras públicas, plazas públicas deliberativas. El informe tiene múltiples propuestas en este sentido, pero también llama la atención sobre la necesidad de garantizar la privacidad, los derechos y la seguridad en internet. Finalmente, como dijo otro clásico de la democracia, lo que ha sobrevivido es el edificio de la democracia representativa. Esto sirve para perfeccionarla, no para sustituirla.